Besedo imate gospod Edvard Pavlič, pripravite pa se gospod Miha Kordiš. Izvolite. Lepa hvala za besedo. Glede na to, da je bilo danes na temo rebalansa povedano že kar veliko, se bom osredotočil na neka dejstva, ki se mi zdijo pomembna. Slovenske finance so v zadnjih triindvajsetih letih proračunski presežek beležile le v letih dva tisoč sedemnajst in dva tisoč osemnajst. Temu trendu sledimo tudi v letu dva tisoč devetnajst, saj rebalans proračuna predvideva presežek v višini nič nič cela štiri odstotka BDP-ja. Drugi pomemben podatek je trend zniževanja javnega dolga, tu smo med bolj uspešnimi državami v EU. Uspešnejša je le Irska, javni dolg bo v letu dva tisoč devetnajst padel na šestinšestdeset procentov BDP, v roku dveh do treh let pa pod šestdeset odstotnih točk. Res je, s fiskalnim pravilom nismo povsem skladni. Po po podatkih fiskalnega sveta je razlike za dvesto sedemdeset milijonov evrov, zato je po mojem mnenju ključno, da dodatna sredstva porabimo učinkovito, transparentno in na način, da povečamo konkurenčnost in odpornost slovenskega gospodarstva, hkrati pa ne zanemarimo socialne komponente. Podatki za evrsko območje kažejo, da bo v letu dva tisoč devetnajst kar dvanajst od devetnajst držav izkazovalo strukturni primanjkljaj. Rebalans proračuna tako predstavlja kompromis med stabilnostjo od javnih financ, razvojno usmeritvijo in pa socialno politiko države. V rebalansu je največji porast sredstev namenjen naslednjim politikam: socialna varnost, izobraževanje in šport, varovanje okolja in okoljska infrastruktura, stanovanjska dejavnost, promet in prometna infrastruktura, podjetništvo in konkurenčnost, ena od ključnih prioritet vlade pa je tudi področje znanosti, saj le-to dolgoročno ustvarja konkurenčnost in dodano vrednost gospodarstva, sredstvo za znanost znašajo dvesto dvesto oseminšestdeset milijonov evrov, od tega integralnih sredstev preko dvesto milijonov, s tem sledimo koalicijski zavezi po povečanju sredstev za raziskave in razvoj na en procent BDP-ja. V letu dva tisoč devetnajst bodo ta sredstva znašala nič cela devetinšestdeset procentov BDP in so glede na leto dva tisoč osemnajst zvišajo za nič cela šestnajst odstotnih točk BDP. Da zaključim, predlagani rebalans proračuna predstavlja kompromis med socialno in razvojno politiko države, zato bom predlog podprl. Hvala, gospod poslanec, besedo imate gospod Miha Kordiš.